Herr Präsident! Wer immer das veranlasst hat, diese Debatten zu mischen, hat dem Parlament keinen guten Dienst erwiesen und noch weniger unseren Themen! Überall in Europa steigen die Arzneimittel und die Krankenversicherungskosten und überall denken wir darüber nach, wie wir sie senken können. Es heißt, durch den medizinischen Fortschritt würden die Heilmittel immer teurer. In diesem Fall, den wir jetzt verhandeln, ist es anders. Wir haben 30 Millionen Asthmatiker in Europa, und wir haben einen kleinen Hersteller, der ein Instrument entwickelt hat, durch das die Inhalation, die für Asthmatiker manchmal lebensnotwendig und therapeutisch extrem wichtig ist, besser, schneller, effizienter und vor allem kostengünstiger erfolgen kann. Seit 14 Jahren wird diesem Hersteller der Marktzutritt verwehrt.

Es ist die Aufgabe der Kommission, lieber Herr Kommissar Dalli, dem Recht zur Durchsetzung zu verhelfen und aufseiten der Bürger zu stehen. In diesem Fall ist es nicht so, sondern die Kommission verweigert eine klare Entscheidung, eine Entscheidung, die dem Petenten weiterhilft. Ich möchte Sie ganz persönlich ansprechen, Herr Dalli, denn Sie erinnern sich Wir haben Sie in den Petitionsausschuss eingeladen, um mit Ihnen zu diskutieren. Sie haben uns mitgeteilt, Sie hätten dafür keine Zeit, Sie hätten aber Zeit für ein persönliches Gespräch. Wir sind zu Ihnen gekommen und haben persönlich mit Ihnen gesprochen. Sie haben mir persönlich versprochen, Sie würden sich um den Fall kümmern und sehr schnell für eine Lösung sorgen. Ich habe bis heute nichts gehört.

Sie haben versucht, auch die nächste Debatte zu verhindern. Das ist nicht, wie die Kommission agieren sollte! Ich möchte sehr deutlich sagen Das Europäische Parlament erwartet und wir werden über diese Entschließung morgen gemeinsam abstimmen dass die Kommission aufseiten des Rechts und der Bürger steht. Wir erwarten, dass Sie einen Schutz für solche kleinen Hersteller garantieren gegenüber denen, die den Marktzugang verwehren wollen. Es geht um viel Geld, es geht aber insbesondere auch um die Gesundheit der Menschen. Wir kennen die Problematik.

Es geht um ein Medizinprodukt.

Wir haben Briefe von Krankenkassen, die darum bitten, dass wir den Marktzugang ermöglichen, damit dort Kosten gespart werden.